Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Frau Gomes, Sie haben nicht ganz richtig gesagt, die integrierte Meerespolitik der EU habe sich bis jetzt darum gar nicht gekümmert. Ich halte das nicht für richtig, denn bei der integrierten Meerespolitik ich war 2010 Berichterstatterin haben wir von vornherein auch gesagt, dass Sicherheitsaspekte im maritimen Bereich von Bedeutung sind, nicht nur was Umweltschutz und illegale Aktivitäten angeht, sondern ganz generell. Und wir haben seitens des Europäischen Parlaments schon wiederholt gesagt, eine europäische Küstenwache muss in Erwägung gezogen werden.

Und da stehen wir vor neuen Herausforderungen Die bewaffneten Begleitteams haben abschreckende Wirkung am Horn von Afrika gehabt, wo auch übrigens Entwicklungspolitik gefordert ist, etwas zu tun als EU. Jetzt in Westafrika sind ganz andere Dimensionen da, weil dort eben die Staaten besser aufgestellt sind und bewaffnete Begleitteams an Schiffen nicht erlaubt sind. Kurz und gut Es ist gut, dass jetzt in der Kommission eine europäische maritime Sicherheitsstrategie in Arbeit ist es wurde angesprochen und ich denke, wir sollten seitens des Europäischen Parlaments diese auch wirklich erfolgreich begleiten!